Država skrbi za zdrave posameznike, ki prejemajo denarno socialno pomoč, na osebe s posebnimi potrebami pa je pozabila. Zato so se morali sami in pa njihove družine znajti vsak, kakor se je pač znašel. Osemnajstletni Žiga živi z najhujšo obliko cerebralne paralize in od države ne dobi nobene terapije, ker je polnoleten, dobi pa tri plenice, čeprav jih vsak dan porabi sedem. Kje je tu zagotavljanje človekovega dostojanstva, se sprašujem. Je to res tisti maksimum, kar lahko naredimo? Tim ima redko gensko bolezen, za katero so značilne spremembe v razvoju kosti lobanje in pa obraza in pa zaraščanje prstov na rokah in nogah. Tim kljub svoji težki bolezni dela, s prirejenim kolesom se vozi po Ljubljani in ostalih krajah in zbira časopisni, papir. Tale kup papirja je težek en kilogram. Za tale kup papirja dobi devet cela pet centa. Če si želi plačati eno uro terapije, pomeni, da mora zbrati več kot petsto kilogramov tega papirja. Petletni Luka ima cerebralno paralizo in od te države dobi eno terapijo na teden. Spoštovana ministra, si predstavljata, koliko teh zamaškov mora zbrati Lukova družina, da napolni poln kombi zamaškov, od katerega iztrži dvesto šest evrov, kar pomeni pet ur terapij? Zbiramo zamaške, star papir, pošiljamo SMS-sporočila, pomagamo pomoči potrebnim, namesto da bi to počela država. Spoštovana ministra, zagotovita večje število fizioterapevtov po celi državi, ki bodo nudili terapije uporabnikom brezplačno. Če se je našel denar za dodatne državne sekretarje, sem prepričan, da se bo našel tudi za to. Od vaju pričakujem, da se izboljša oskrba, standard oskrbe. Odgovorni smo, da poskrbimo za sočloveka in mu omogočimo dostojno življenje. Vse besede so odveč, če ni dejanj. In od vaju pričakujem dejanja. Jaz na te srčne ljudi ne bom pozabil. Prav tako pa bom poskrbel, da tudi vidva ne. In čez pol leta vaju zopet vprašam, kaj sem naredil na tem področju. Hvala lepa.